Señora presidenta, lo que hoy debatimos y esta semana votamos es la clave de bóveda del sistema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de emisiones contaminantes. El RCDE debe ser un instrumento ambicioso para cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático debe servir de acicate a las industrias para desarrollar tecnologías punta en reducción de emisiones debe servir para reforzar el liderazgo europeo en la lucha contra el calentamiento global.

Pero nuestra obligación es promover normas que aseguren condiciones equilibradas para los sectores industriales afectados nuestra obligación es promover la actividad económica, el empleo y la competitividad de nuestra industria, al tiempo que incentivamos su capacidad innovadora para reducir sus emisiones. Por lo tanto, ambición y equilibrio. Y ese, desde luego, fue el propósito de alguna de las enmiendas que yo presenté en la Comisión ITRE. Si alguna de ellas recuperamos, recuperaremos también la ambición y el equilibrio.